Monsieur le Président, les partisans de l'Europe fédérale invoquent de moins en moins souvent la paix pour justifier leur projet, et pour cause, leur belle Union européenne a réussi à nous brouiller avec de grandes puissances comme la Russie et les États Unis, avec de futurs anciens membres, comme le Royaume Uni, et même avec des membres actuels, comme la Pologne. Ils n'invoquent plus non plus la prospérité et on comprend pourquoi quand on voit la situation du Portugal, dont le produit intérieur brut reste inférieur à celui de 2008, au terme d'une cure d'austérité d'une dureté sans précédent. Ne reste plus que l'argument en forme de blague du coût de la non Europe, c'est à dire l'idée que tout irait plus mal si l'Union n'existait pas. Ouvrez les yeux, Mesdames et Messieurs les eurocrates, votre union fédérale a échoué, les peuples la rejettent. Si vous voulez sauver ce qui peut l'être et aller vers une Europe des nations, relisez le livre blanc sur l'avenir de l'Europe et inspirez vous de ses scénarios qui proposent de respecter davantage les aspirations des peuples.